So wie viele Kollegen möchte auch ich sagen Seien wir ehrlich, die zentrale Arbeitsaufgabe der Kommission für 2012 ist nichts weniger als der Erhalt der Europäischen Union.

Aber dieses Mehr an Europa darf nicht ein Weniger an Demokratie bedeuten.

Die Zuarbeit der Kommission für den Konvent 2012, der kommen wird, darf keine Entmündigung der Bürgerinnen und Bürger und ihrer Parlamente bedeuten, sondern muss ein demokratischeres Europa herbeiführen, ausgerichtet an Friedenskompetenz, ökologischem Wandel und sozialem Fortschritt. Sehen Sie nicht, dass Sie, Herr Barroso, und die Kommission von den Menschen in Griechenland, Portugal und Italien zunehmend als ihr Feind betrachtet werden? Der Rat hat Sie erfolgreich zum Sündenbock gemacht. Brüssel befiehlt die Privatisierung des gesellschaftlichen Eigentums, die Kürzung von Löhnen und Renten, die Aufhebung des Kündigungsschutzes Neoliberalismus pur.

Machen Sie die Kommission endlich zum Verbündeten der Bürgerinnen und Bürger! Verteidigen Sie die Menschen gegen die Auswirkungen der Gier, verbieten Sie mit uns im Jahr 2012 endlich das Geschäftsmodell selbst, mit Wucherzinsen ganze Nationen in den Ruin zu treiben!